Ukazuje sa, že trestná zodpovednosť právnických osôb pri zneužívaní trhu musí byť súčasťou sankčných systémov všetkých členských štátov. Vzhľadom na to, že vymedzenie pojmu trestného činu, obchodovania s využitím dôverných informácií či manipulácie s trhom sú v členských štátoch rozdielne definované, bolo by vhodné nájsť spoločné vymedzenie pojmov, administratívnych aj trestnoprávnych prečinov tak, aby účastníci trhu vopred jednoznačne vedeli, za aké konanie im hrozí trestnoprávna zodpovednosť. Rovnako by bolo dobré vzhľadom na rôznorodosť súčasných národných systémov stanoviť aspoň dolnú hranicu maximálneho trestu, aby páchatelia týchto trestných činov neunikali postihom cez vyhľadávanie pre nich vhodnejšieho súdu na konanie o ich zodpovednosti.